virðulegur forseti við erum hér að ræða atkvæðagreiðslu um það hvort halda eigi kvöldfund ég vil láta þess getið að það er engan bilbug að finna á þingflokki sjálfstæðisflokksins í því að standa að þeim fjárlögum og þeim breytingum á fjárlögum sem hér eru til annarrar umræðu það er heldur enginn bilbug á okkur í stjórnarsamstarfi ef háttvirtur þingmaður árni páll árnason áætlar svo það hefur verið réttur hvers þingmanns að vera ekki alltaf sínum flokki og stundum hefur háttvirtur þingmaður árni páll árnason fagnað því þannig að það ætti ekki að koma á óvart þó að þingmenn séu ekki alltaf allir sömu skoðunar innan sama flokks það er engan bilbug að finna á þingliði sjálfstæðisflokksins varðandi þessa umræðu né samstöðu um fjárlagafrumvarpið og þær breytingar